Erstens sollten wir ehrlich sein Die Milchquote als preisstabilisierendes Instrument ist gescheitert. Daran waren nicht die Landwirte schuld, daran war die Politik schuld, die immer zugelassen hat, dass mehr Milchquote ausgegeben worden ist als der Markt vertragen hat.

Preisverfall ist dann die logische Folge. Zweitens Meine Sorge ist, wie können wir die unternehmerische Ausrichtung unserer Milchbauern unterstützen? Dazu gehören Marktbeobachtung, perspektivische Marktentscheidungen und gemeinsame, schlagkräftige Verbünde. Das, was für den schweinehaltenden Betrieb oder auch für den Getreidebauern normal ist, müssen wir dort noch anerziehen. Und drittens Ich bitte einfach darum, es geht um die Unterstützung der Milchproduktion nicht nur in den benachteiligten Gebieten, nicht nur in den Bergbaugebieten, sondern auch in den Grünlandgebieten Hier wird die zweite Säule den Anforderungen nicht gerecht, denn alle Betriebe scheitern hier am Extensivierungsvorbehalt, d. h.,